Ich muss sagen Ich bin schwer beeindruckt! Wenn die Europäische Zentralbank in jedem Monat Geld in Höhe von 60 Milliarden Euro in Umlauf bringt, wenn die Zinsen auf ein Niveau von unter null gedrückt werden, dann steigt die Prognose um 0,2 Prozentpunkte! Das zeigt doch nur, dass Geldpolitik fast nichts ausrichten kann. Das zeigt doch nur, dass die eigentlichen Probleme der Eurozone nach wie vor völlig unbearbeitet, völlig ungelöst fortexistieren. Was man überhaupt von Prognosen zu halten hat, sieht man, wenn man auf Griechenland schaut Seit langer Zeit wird für Griechenland ein Wachstum von 2,9 prognostiziert. Und was stellen wir jetzt fest?

Die griechischen Probleme bauen sich weiter auf, die Arbeitslosigkeit ist nach wie vor enorm, die Jugendlichen haben dort keine Perspektive.